Pane předsedající, i já bych se chtěl připojit ke svým kolegům, pokud volají po správném postupu v rámci tohoto mírového procesu.

To, co provádí za ohavné zločiny vůči svým lidem, by asi nemělo být zapomenuto. Na druhou stranu zde nyní řešíme otázku odzbrojení, respektive alespoň jakési mírové budoucnosti.

Jednoznačně podporovat tento mírový proces a zejména roli OSN a nepochybně našeho spojence USA.

Je důležité skutečně zaměřit sankce tak, aby se režim co nejdříve zhroutil ve svých základech.